Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Vice président de la Commission, Mesdames les Commissaires, chers collègues, le semestre européen est la réponse hâtive à l'électrochoc de la crise des dettes souveraines, notamment en Grèce. Crise résultant de l'absence scandaleuse de gouvernement de la zone euro pendant dix ans. Lorsque les États conviennent de se donner la même monnaie, ils doivent veiller à ce que l'ensemble de leurs territoires constitue une zone économique optimale. Sans convergence des législations fiscales et sociales, sans coordination des politiques économiques, sans véritable gouvernement, il est vain de prétendre échapper à l'instabilité et aux drames. Pour donner corps à cette gouvernance et à cette coordination, je formule trois recommandations D'abord, l'imputation d'une quote part des factures impayées par l'Union européenne dans les comptes des États membres pour évaluer leur éventuel déficit excessif.